În calitate de vicepreședintă a Comisiei de transport și turism, subliniez că evenimentele sportive contribuie la dezvoltarea turismului în Europa, și în acest sens trebuie identificate sinergii între sport și turism, mai ales prin modernizarea infrastructurilor colective. Un exemplu în ceea ce privește sinergia dintre dezvoltarea regională, sport, transport și turism, îl reprezintă potențialul turistic al ciclismului.

Subliniez totodată rolul autorităților locale, regionale și naționale în dezvoltarea dimensiunii europene a sporzului, în special prin dezvoltarea de planuri de mobilitate urbană și prin alocarea de resurse financiare pentru dezvoltarea infrastructurilor necesare activităților sportive.